Partout en Europe, mais aussi dans le monde, notre Union européenne doit rester vigilante la Commission, le Conseil et le Parlement européen doivent mener ensemble ce combat aux côtés des Nations unies. Les atrocités de la guerre sont à l'évidence des violations des droits de l'homme, et ce qui se passe un Syrie n'est pas supportable. Les images que l'on peut voir à la télévision nous font honte et nous ne pouvons passer sous silence l'intervention hors de proportion de la Turquie.

Il est donc temps de proposer des solutions contraignantes.